virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til nýrra laga um greiðslur yfir landamæri í evrum með frumvarpi þessu er lagt til að innleidd verði í íslenskan rétt ákvæði tveggja reglugerða sem fjalla um greiðslur yfir landamæri í evrum annars vegar ákvæði reglugerðar evrópuþingsins og ráðsins númer níu hundruð tuttugu og fjögur tvö þúsund og níu um greiðslur yfir landamæri í bandalaginu og um niðurfellingu á reglugerð númer tvö þúsund fimm hundruð og sextíu tvö þúsund og eitt og hins vegar ákvæði reglugerðar evrópuþingsins og ráðsins númer tvö hundruð og sextíu tvö þúsund og tólf um að koma á tæknilegum og viðskiptalegum kröfum fyrir millifærslur fjármuna og beingreiðslur í evrum og um breytingu á reglugerð númer níu hundruð tuttugu og fjögur tvö þúsund og níu einnig eru í frumvarpi þessu lagðar til smávægilegar breytingar á lögum númer hundrað og tuttugu tvö þúsund og ellefu um greiðsluþjónustu sem byggjast á athugasemdum frá fjármálaeftirlitinu sem fer með eftirlit með framkvæmd laganna markmið reglugerðanna er að veita borgurum og fyrirtækjum samræmda örugga notendavæna og áreiðanlega greiðsluþjónustu í evrum á samkeppnishæfu verði innan evrópska efnahagssvæðisins jafnframt því að tryggja að gjöld vegna greiðslna í evrum yfir landamæri ríkja innan e e s séu hliðstæð því sem gerist vegna greiðslna í evrum innan lands helstu efnisákvæði reglugerðar númer níu hundruð tuttugu og fjögur tvö þúsund og níu eru eftirfarandi í fyrsta lagi er kveðið á um að gjöld sem greiðsluþjónustuveitandi leggur á notanda greiðsluþjónustu fyrir greiðslur í evrum yfir landamæri skuli vera þau sömu og gjöld sem hann leggur á notendur greiðsluþjónustu vegna samsvarandi landsbundinna greiðslna að sömu fjárhæð í evrum í öðru lagi er kveðið á um að til að auðvelda sjálfvirkni greiðslna skuli greiðsluþjónustuveitandi tilkynna notanda um alþjóðlegt bankareikningsnúmer notandans og auðkenniskóða banka greiðsluþjónustuveitandans í þriðja lagi er kveðið á um að aðeins sé heimilt að leggja á viðbótargjöld ef vikið er frá hefðbundinni framkvæmd að beiðni notanda og þá aðeins ef gjöldin eru kynnt notanda með góðum fyrirvara og þau séu samþykkt af honum gjöldin skulu vera viðeigandi og í samræmi við kostnað greiðsluþjónustuveitanda er takmörkuð almennt er óheimilt samkvæmt reglugerðinni að innheimta slíkt gjald það er nema um sé að ræða greiðslur sem af einhverjum ástæðum er illmögulegt að framkvæma helstu efnisákvæði reglugerðar númer tvö hundruð og sextíu tvö þúsund og tólf eru eftirfarandi í fyrsta lagi er gerð krafa um að greiðsluþjónustuveitandi sem aðgengilegur er vegna innlendrar greiðslu þar með talið beingreiðslu skuli vera aðgengilegur vegna greiðslna yfir landamæri hérlendir greiðsluþjónustuveitendur geta ekki að öllu leyti uppfyllt þessa kröfu sökum gildandi gjaldeyrishafta í öðru lagi er gerð krafa um rekstrarsamhæfni greiðslukerfa sem felur fyrst og fremst í sér að sömu reglur skulu gilda um greiðslukerfi sem greiðsluþjónustuveitendur nota til að framkvæma beingreiðslur eða millifærslur í evrum óháð því hvort um greiðslu innan eða greiðslu yfir landamæri lands er að ræða í þriðja lagi skal við framkvæmd millifærslu fjármuna og beingreiðslufærslu skal nota iban númer til að auðkenna greiðslureikninga og við sendingu skeyta á milli greiðsluþjónustuveitenda skal form þeirra uppfylla kröfur iso tuttugu þúsund tuttugu og tvö xml eins og það heitir þetta er sérstakur staðall í fjórða lagi er bæði viðtakanda greiðslu og greiðanda er óheimilt að tilgreina í hvaða aðildarríki greiðslureikningur mótaðila skal vera að því tilskildu að greiðslureikningurinn sé aðgengilegur í skilningi þriðju greinar reglugerðar númer tvö hundruð og sextíu tvö þúsund og tólf í fimmta lagi skal greiðandi skal hafa heimild til að gefa greiðsluþjónustuveitanda sínum fyrirmæli um að takmarka beingreiðsluinnheimtu við ákveðna fjárhæð tíðni eða hvort tveggja greiðandi getur einnig gefið fyrirmæli um að sannprófa skuli hverja beingreiðslufærslu áður en greiðslureikningur er skuldfærður auk þess getur hann gefið fyrirmæli um að stöðva beingreiðslur takmarka þær eða heimila aðeins að uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum þá er rétt að fara nokkrum orðum um áhrif tillagna frumvarpsins á útgjöld og tekjur ríkissjóðs frumvarp þetta hefur